Vielen Dank, Frau Kollegin.

Ich will allerdings sagen Unterschätzen Sie die Mitglieder der Konferenz der Präsidenten nicht!

Im Übrigen ein Hinweis Wenn ich richtig informiert bin, haben Sie auf Ihren Antrag hin Mitglieder dieses Überwachungsausschusses in Ihren Ausschuss eingeladen und zu den Dingen, die ich angeblich unter den Tisch gekehrt habe, einvernommen.